Je voudrais rappeler comme l'ont fait les collègues l'importance de leur rôle dans la promotion des droits et des libertés fondamentales, et ce à travers toute l'Union européenne. Deux points rapidement. Premièrement, sur le cadre pluriannuel de travail de l'Agence comme cela a été souligné par les collègues et comme cela a été évoqué par Mme la commissaire je regrette aussi vivement l'absence des deux thématiques de coopération policière et de coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre pluriannuel de l'Agence, alors que ces thématiques sont de toute évidence pertinentes pour les droits fondamentaux et qu'il y a évidemment, aujourd'hui même, beaucoup à faire en termes de respect des droits dans ce domaine. Je le déplore d'autant plus que le programme démontre la capacité de l'Agence à s'adapter, en général, aux nouvelles réalités de notre société européenne. Et notre accord aujourd'hui, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, ne vous est donné au fond qu'à une condition que le règlement portant création de l'Agence soit modifié rapidement pour qu'elle soit enfin compétente dans tous les domaines touchant aux droits fondamentaux, c'est à dire à ces coopérations policière et judiciaire. Enfin, deuxièmement, notre Union est fondée sur des valeurs. Ces dernières font l'objet de menaces systémiques envers l'État de droit et je souhaiterais qu'on puisse accorder une plus grande indépendance à l'Agence, et qu'elle ait un pouvoir d'autosaisine et d'investigation, pour être véritablement, non seulement indépendante mais aussi impartiale et forte, et